Señora presidenta, cada vez que hacemos una pregunta a la Comisión Europea sobre la situación en Cataluña nos responden que confían mucho en Rajoy.

En las elecciones catalanas, impuestas por Rajoy, su partido quedó último, con menos votos que los anticapitalistas, a pesar de ser sus elecciones, de haber tomado ilegalmente nuestras instituciones, de haberse inventado muchas mentiras, por ejemplo, sobre nuestra economía, y a pesar de que nosotros teníamos a candidatos en la cárcel y en el exilio, lo que constituye

A pesar de todo esto, Rajoy y sus aliados —también debo decir la Comisión— siguen chocando contra la realidad que en el Parlament de Cataluña elegido con más participación de la historia sigue habiendo una mayoría a favor de la República Catalana. Apoyar a Rajoy es apoyar el fracaso, es apoyar al nacionalismo de Estado que se ve con carta blanca para amenazar derechos básicos, el nacionalismo de Estado que la integración europea debería frenar.